Coene, président de la banque nationale de Belgique, qui commence à divaguer en public en évoquant, l'air de rien, que la Grèce pourrait sortir de l'euro et que cela ne pose pas plus de problèmes que cela, je crois que c'est plus grave car ces gens portent une responsabilité écrasante dans ce qui s'est passé la semaine dernière, en Grèce, c'est à dire un début de panique bancaire. Je crois que, lorsqu'on est décideur politique européen, on ne se comporte pas n'importe comment, comme si on était au café du commerce.

Bien sûr, ce sommet qui se réunit demain à Bruxelles peut être intéressant, mais s'il n'apporte pas une réponse crédible à ce que nous mettons en place pour empêcher un effondrement financier en Espagne ou en Italie, nous passons à côté de l'urgence du moment.

C'est, je pense, une solution de bon sens, et il serait temps qu'on s'y intéresse de nouveau. Enfin, sur la question de la croissance, je vous parlerai plutôt d'investissement.

Si nous ne mettons pas en place un programme d'investissement qui fasse de l'Europe un des champions du monde de l'efficacité énergétique, de l'efficacité en ressources, nous ratons la seule opportunité réelle de leadership économique de l'Europe au vingt et unième siècle.

Ce ne sont pas seulement des investissements dans le béton et la brique. Ce sont des investissements dans l'éducation et la recherche, des investissements dans la santé, qui sont autant de facteurs de compétitivité, pour reprendre un terme que vous aimez utiliser. Je pense donc que c'est de cela qu'il doit s'agir.